Y, si no sabemos ni siquiera los datos de cuál es el grado de cumplimiento fiscal de las diferentes empresas en los de diferentes países, no podemos ni empezar a resolver unos problemas más graves a los que se enfrenta este Parlamento.

En el año 2017, el Parlamento aprobó una Resolución no hemos conseguido ni empezar a negociar